Serdecznie dziękuję sprawozdawcom za bardzo dobrą współpracę nad IV Pakietem Kolejowym oraz uwzględnienie szeregu kompromisów, które, właściwie stosowane, przyczynią się do bezpieczniejszego i bardziej efektywnego rynku kolejowego. Poprzednie trzy pakiety kolejowe ukierunkowane były na otwarcie towarowych przewozów kolejowych i zwiększenie konkurencyjności oraz interoperacyjności kolei na poziomie Unii. Jednakże, pomimo tych zmian, w dalszym ciągu udział transportu kolejowego w przewozach wewnątrzunijnych pozostaje skromny. IV Pakiet Kolejowy wskazuje, że do głównych barier wstrzymujących rozwój konkurencyjności kolei europejskich należy kwestia dostępu do rynku kolejowych usług pasażerskich, aby zwiększyć ich ilość i jakość, a także kwestia zasad działania zarządców infrastruktury, aby zapewnić równy dostęp do infrastruktury kolejowej.

Jednocześnie zwracam Państwa uwagę na opinię Komitetu Ekonomiczno Społecznego, który w swojej ocenie wpływu pakietu kolejowego zaapelował, aby państwa członkowskie zachowały możliwość organizowania własnych, krajowych systemów kolejowych oraz otwarcia rynku krajowego na konkurencję odpowiednio do ich sytuacji ekonomicznej, geograficznej, demograficznej i historycznej oraz panujących w nich warunkach gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

87. bazującej na kryterium regionalności i na krótkich sieciach kolejowych, które nie mają znaczenia dla funkcjonowania europejskiego rynku kolejowego.